hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt með síðari breytingum með þessu litla frumvarpi eru lagðar til lagfæringar á misfellum sem urðu sem orsökuðust af því svo ótrúlegt sem það er að birting tveggja laga sem samþykkt voru hér á liðnu haustþingi um breytingu á lögum um tekjuskatt varð ekki í samræmi við samþykki þeirra fyrra frumvarpið fól í sér fyrst og fremst breytta skipan á skattstjórnsýslunni með sameiningu embætta skattstjóra og ríkisskattstjóra með síðara frumvarpinu og hinu viðameira voru settar fram efnisbreytingar á ýmsum ákvæðum tekjuskattslaga og var framsetning breytingartillagnanna miðuð við að frumvörpin yrðu afgreidd í þeirri röð sem þau voru flutt

þetta gekk eftir í meðförum alþingis en þegar að birtingu laganna kom fór hins vegar á annan veg það er að annars vegar lög númer hundrað tuttugu og átta tvö þúsund og níu sem fólu í sér efnisbreytingar og hins vegar lög númer hundrað þrjátíu og sex tvö þúsund og níu sem fólu í sér breytingar á skattumdæmum að breytingin varð öndverð við það sem lagt var upp með og við þá afgreiðslu lög sem varð á alþingi þetta veldur því að breytingar samkvæmt tveimur tilteknum efnisgreinum laganna verða marklausar með þessu frumvarpi er sem sagt einfaldlega ætlað að rétta af framangreindar misfellur þær hafa ekki valdið og munu ekki valda neinum vandkvæðum í sambandi við skattaframkvæmd svo fremi að þetta verði lagfært þannig að ákvæðin verði skýr og til staðar séu þær heimildir sem hér um ræðir sem eru fyrst og fremst ívilnandi heimildir að þær séu til staðar þegar að skattaúrvinnslu kemur á síðari hluta ársins með frumvarpinu er einnig lagt til að það verði áréttað að hækkun skatthlutfalls félaga með annað reikningsár en almanaksárið taki ekki til þeirra félaga sem ljúka því reikningsári sem hófst á árinu tvö þúsund og níu á árinu tvö þúsund og tíu hækkunin sem sagt á tekjuskattshlutfalli úr fimmtán í átján prósent hjá þeim félögum sem

þar sem reikningsárið er annað en almanaksárið er það endagildi reikningsársins sem gildir verði frumvarpið að lögum verður alls ekki séð að það muni hafa með sér neinn aukakostnað fyrir ríkissjóð þar sem um afar einfalda lagfæringu er að ræða sem stafar eingöngu af þessum ástæðum og er þar ekki við eiginlega neinn að sakast ég veit satt best að segja ekki hvernig þetta gerðist en um frumvörpin var fjallað hér og þau afgreidd í hinni réttu röð og þau tóku gildi í réttri röð en birtingin snerist við og það veldur þessum áhrifum að þessu sögðu frú forseti legg ég til að frumvarpinu verði séð til efnahags og skattanefndar og til annarrar umræðu að lokinni þessari